La democracia europea es, genuinamente, democracia representativa. El edificio de la democracia representativa es el que se ha mantenido firme desde que, a mitad del siglo XIX, la ampliación del sufragio convirtió en real la promesa de las revoluciones liberales de otorgar la representación al pueblo, para dirigir sus destinos. El edificio representativo tiene firmes cimientos, pero, de vez en cuando, necesita reformas y necesita nuevas vías para expresarse con mayor calidad. Ése ha sido, por ejemplo, el trabajo que ha realizado este Parlamento con la aprobación de la iniciativa ciudadana. En definitiva, nunca ha pervivido la democracia sin representación libre y la representación nunca ha sido libre sin competición plural. Son los partidos políticos los que permiten esa representación plural. En democracia, los partidos expresan el pluralismo, son instrumentos fundamentales para la participación política contribuyen a formar la opinión pública, ofrecen alternativas, programas de gobierno generales y sectoriales, coordinan y armonizan intereses sociales y

Como ha señalado, con acierto, un teórico de los partidos políticos, los partidos no se desarrollaron para comunicar al pueblo cuáles eran las necesidades de los gobernantes, sino para comunicar a los gobernantes cuáles eran las aspiraciones de los ciudadanos. Esto, que ha funcionado a nivel nacional, necesitamos que funcione ahora a nivel europeo. Se trata, por tanto, de ofrecer un marco y unas oportunidades para que los partidos políticos europeos cumplan, en el ámbito territorial europeo, estas funciones que se han venido cumpliendo en el ámbito nacional. Por ello, lo más fundamental es dotar a los partidos de un estatuto legal, y eso es lo que propone este informe unos partidos que tengan una presencia territorial y que, al mismo tiempo, se comporten de acuerdo con reglas democráticas, una diferenciación entre el reconocimiento de los partidos y la financiación, que requiere apoyo popular. Finalmente, esperamos de la Comisión que ponga en marcha los mecanismos para perfeccionar esta situación, actualmente imperfecta, de la regulación de los partidos políticos.